til margs að líta þegar kemur að því og það er ekki bara það hvaða verkefni eru í gangi og hvar þau standa heldur er það alveg ljóst að þetta tengist mörgum öðrum þáttum og þá er ég sérstaklega að huga að

samgönguráðherra hæstvirtur hefur tækifæri til þess að minnast þá líka á hluti eins og hvort það hefur verið gert umferðarmódel eða flæðilíkan að höfuðborgarsvæðinu í heild sinni og sömuleiðis hvort það séu uppi áætlanir um úrbætur á helstu æðum sérstaklega miklubraut og kringlumýrarbraut til að auka afkastagetu með því að koma á fríu flæði umferðar með mislægum gatnamótum sömuleiðis hef ég áhuga á svifryksmengunarmálum og þar er mjög margt hægt að gera þegar kemur að umferðarmálum það væri fróðlegt virðulegi forseti ef hæstvirtur ráðherra hefur möguleika á því að upplýsa hvaða gæðakröfur eru gerðar til styrkleika þess malbiks sem notað er á helstu umferðaræðar og hvort það eru notaðir viðurkenndir evrópustaðlar fyrir malbik á höfuðborgarsvæðinu og hvort helstu götur séu þrifnar reglubundið á svipaðan hátt og í löndunum í kringum okkur eða hvort það sé einungis reynt að binda rykið eins og fram hefur komið í fréttum þá síðan hvað kröfur eru gerðar um bindingu jarðefna á vinnusvæðum og þrif á tækjum áður en þau fara á umferðargötur og um yfirbreiðslur á farmi sem getur myndað ryk þetta tengist auðvitað því líka hvort það hefur verið gert mat á kostnaði heilbrigðiskerfisins annars vegar og samfélagsins í heild af völdum umferðarslysa og hvernig líði með stefnu stjórnvalda til fækkunar umferðarslysa og hvernig miðar í því efni samkvæmt umferðaröryggisáætlun sem við þekkjum síðan að síðustu með samgöngumannvirkin á höfuðborgarsvæðinu hvort það sé verið að huga sérstaklega að því varðandi umferðarslys og þá er ég að vísa í ljósastaura umferðarljósa girðingar brúarstöpla skort á vegriðum og svo framvegis og hvort það sé í gangi sérstök áætlun til lagfæringar á slíkum stöðum ástæðan fyrir því að ég er að taka þetta upp hér virðulegi forseti er af mörgum ástæðum ég tel aldrei brýnna en nú nákvæmlega við þessar aðstæður að við gerum góðar áætlanir hvað þetta varðar ekki bara við uppbyggingu á þessum arðbæru framkvæmdum heldur auka horfum til umferðaröryggisins því að við gleymum oft að þetta er eitt stærsta heilbrigðisvandamálið það eru umferðarslysin og mjög mikilvægt að vinnum skipulega að því að fækka þeim og það hefur verið gert í öðrum löndum með góðum árangri